A Foglalkoztatási Bizottság koordinátoraként természetesen üdvözlöm a Bizottság munkaprogramját. Nem is nagyon tehetnék mást, hisz a témák, amelyeket megtalálunk benne, már tavaly is elhangzottak, és tavaly is üdvözöltük. Azt kell mondanom, hogy egyetértünk azzal, hogy a foglalkoztatásra és a növekedésre kell koncentrálni.

Kollegáim ugyanakkor arra hatalmaztak föl, hogy tolmácsoljam Önnek, hogy igen elégedetlenek vagyunk a Bizottság munkatempóját illetően.

Ez év januárra vártuk a kiküldetési irányelvet. Ez év harmadik negyedévre ígérték a munkaidő irányelvet.

Ha mégsem tudnak megegyezni, azt várjuk, hogy haladéktalanul javaslattal álljanak elő.

Az általános érdekű gazdasági szolgáltatások ugyanúgy be lettek ígérve. Nem történt meg, és megint olyan helyzetben vagyunk, hogy az év végén még nem kezdtük el tárgyalni a foglalkoztatási irányelveket, noha ezeknek iránymutatásoknak kéne lenniük a jövő évre vonatkozóan.

Elnök úr! A képviselők dolgozni szeretnének, de ehhez Önökre is szükségük van.